Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, es steht außer Zweifel, dass es Aufgabe der Öffentlichkeit ist, Menschen, die in Armut leben, zu unterstützen, und dass es unsere Aufgabe ist, darauf zu achten, dass unsere 500 Millionen Bürger zumindest genug zum Essen haben.

Ich denke, wir leben in einer Zeit, wo uns Sympathien nicht ganz schlechttun.

Aber es muss schon so sein, dass dieses Programm ein wirkliches Programm zur Bekämpfung der Armut ist und dass es in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten durchgeführt wird, die ja an und für sich für die Sozialpolitik zuständig sind.

immer innerhalb des derzeit laufenden Finanzrahmens das Programm wieder zu öffnen und darauf zu achten, dass es weiter und fortgeführt wird.